Ați enumerat și dumneavoastră piața internă suferă, cercetarea suferă, politica agricolă suferă. Dumneavoastră credeți că este just în fața cetățenilor? Cetățenii își sporesc încrederea în aceste instituții care nu ajung să se înțeleagă la un buget de peste șase luni.